Hvala lepa za besedo , spoštovani. Jaz sem vedno mislil, da je šport ena redkih stvari, ki nas združuje, pa danes vidim, da očitno temu, ni tako . Podpiram namreč prizadevanja vseh športnih društev, da se čim več ljudi ukvarja s športom, poleg tega pa predvsem podpiram, da se otroci čim bolj vključujejo v različna športna, društva. Medtem ko sem danes poslušal vse vaše razloge, da našega predloga ne boste podprli , sem se jaz pogovarjal s trenerjem, športnega kluba, ki je v četrti ligi in vam lahko povem tudi konkretne podatke. In najbrž zaskrbljujoče je to, da klub v četrti ligi brez sponzorjev in donatorjev ne more preživeti. Medtem ko večino denarja zbere iz lokalnih skupnosti in pa iz vadnin, ki jih plačujejo starši otrok v tem društvu, in je večina odhodkov namenjeno zvezi, in pa za najem dvorane, potne stroške, materialne stroške, za drese, za žoge in pa nekaj malega tudi za poplačilo stroškov, trenerjev. ravno z tega razloga smo Novi Sloveniji predlagali predlog zakona, ki uveljavlja novo olajšavo za podjetja, ki donirajo vsem tem športnim društvom. Ponuja namreč znižanje davčne osnove za dvakratni znesek plačane, donacije. Takšen predlog zakona, ki je pred nami, pomaga tem društvom, da bodo zbranim denarjem še naprej trenirali in pa vzgajali otroke v športnem duhu, in kar je najpomembneje , da otroke navadijo delovnih navat in da jih potegnejo iz ulice. Želim si, da ne bomo samo narod, ki bo na kavču navijal, ki bo na Facebooku, všečkal objave naših športnikov in se upravičeno tudi veselil naših dobrih rezultatov , ampak želim, da bi naši otroci in pa, da bi se čim več naših državljanov ukvarjalo, s športom, zdrav duh v zdravem telesu. me pa preseneča, kakšen predlog zakona bi morali pripraviti , da bi ga koalicijski poslanci podprli. Kaj bi bilo v redu? Problem je zopet spet in samo v eni črki. V črki M, v črki V, o tem sem že govoril. Če bi to predlagali vi, bi ga podprli, tako ker smo ga pa mi, ga pa ne boste. Povejte vsem našim državljanom, koalicijski poslanci ne podpirajo športa v naši državi. Prav je, da to narod ve. Hvala lepa .